Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission accueille très favorablement ce rapport. Quelle que puisse être l'importance de la sous traitance pour accroître la productivité et la compétitivité, nous reconnaissons pleinement la nécessité de mesures efficaces afin que la sous traitance n'encourage, ni ne facilite, le non respect des conditions d'emploi, notamment dans le cas de longues chaînes de sous traitance. Des sanctions adéquates, efficaces et dissuasives sont nécessaires pour garantir que les sous traitants respectent entièrement leurs obligations légales ou conventionnelles, en particulier en ce qui concerne les droits des travailleurs. Une plus grande transparence dans les processus de sous traitance entraînera une meilleure protection d'ensemble des droits des travailleurs, aspect auquel la Commission est et reste très attachée, comme vous le savez. Si j'approuve votre principe général, selon lequel des problèmes européens nécessitent une réponse européenne, je serai plus prudent quant à la conclusion énoncée au point 14 du rapport, selon laquelle le problème ne peut être résolu qu'en mettant en place un instrument juridique clair, qui introduit une responsabilité conjointe et solidaire au niveau européen. Le rapport semble également aller dans ce sens au point 15, lorsqu'il demande une analyse d'impact sur la valeur ajoutée et la faisabilité d'un tel instrument communautaire.

Ce groupe d'experts, composé de représentants des États membres et des partenaires sociaux, vise à améliorer l'application pratique de la directive et notamment la coopération administrative entre les États membres.

Cette étude a également souligné le fait qu'il ne semble pas y avoir de solution universelle et elle a recommandé d'autres débats et d'autres recherches, notamment sur les aspects transfrontaliers. Le problème que nous voulons résoudre est d'ordre social, mais la solution proposée a clairement des implications qui vont bien au delà du domaine social.

Je suis entièrement d'accord sur le fait que ce problème mérite des recherches plus approfondies et que nous devons étudier avec attention diverses méthodes non réglementaires pour traiter un certain nombre des aspects soulevés dans le rapport avant de présenter une proposition législative, à savoir une meilleure coopération et une meilleure coordination entre les autorités nationales, les inspections et les autres autorités répressives nationales, une sensibilisation des entreprises aux bonnes pratiques, des orientations et normes en vigueur, des initiatives en matière de responsabilité sociale et des accords d'entreprise transnationaux qui contiennent déjà des dispositions novatrices concernant les procédures d'évaluation du risque et la surveillance des sous traitants.